Jest takie powiedzenie jak powiedziało się a, to trzeba powiedzieć be. To zwrot pasujący do naszej dzisiejszej debaty dotyczącej przede wszystkim finansowania Specjalnego Trybunału do spraw Sierra Leone. To prawda, żyjemy w dobie kryzysu, a Trybunał utrzymywany z dobrowolnych kontrybucji różnych krajów pochłania duże kwoty pieniędzy. Nie wolno jednak dopuścić do sytuacji, w której ten jedyny w swoim rodzaju organ zakończy swoją pracę międzynarodowym blamażem.

Obowiązkiem nie tylko Unii Europejskiej, ale w moim przekonaniu przede wszystkim ONZ, jest doprowadzenie do końca prac Trybunału, zadbanie o jego finansowanie i wykonanie orzeczonych przez Trybunał kar.